athyglisvert við umræðurnar í norðurlandaráði að ég heyrði ekki miklar umræður um það að ísland og noregur væru utan evrópubandalagsins ég tel að við eigum að fylgjast þar með þróuninni ég tel að það sé ekki tímabært fyrir okkur að sækja um aðild að evrópubandalaginu hins vegar eigum við að laga okkar efnahagsmál að því sem gerist innan evrópubandalagsins ég er ekki einn af þeim sem útiloka aðild að evrópubandalaginu um alla framtíð ég er ekki í þeim hópi en ég tel að það sé ekkert sem rekur á eftir okkur núna að sækja um aðild að evrópubandalaginu við eigum að fylgjast með því hvað þar gerist við höfum lagað okkur að þeirra reglum

tók þátt í því í vor að flytja hér frumvarp um aðflutnings erlends vinnuafls sem menn hafa deilt mikið um upp á síðkastið ég tel að við eigum að laga okkur að efnahagsmálum og við höfum mikið samstarf við evrópu eðli málsins samkvæmt og það er vaxandi